Zu der sagen wir uneingeschränkt Ja. Zweitens Das Diskriminierungsverbot ist ein Grundrecht der Europäischen Union.

Fünftens Dazu benötigen wir auch die Schaffung der Wirtschafts und Sozialunion. Sechstens Wir dürfen die Ängste der Menschen nicht ignorieren. Sie sind aber unbegründet. Siebtens Österreich hat derzeit keinen Grund, die Einschränkungen aufrechtzuerhalten.

Achtens Bilaterale Verträge zu kriminalisieren schadet dem Anliegen. Wir sind eine Rechtsgemeinschaft.

Schuldzuweisungen und Unterstellungen helfen uns dabei nicht. Die Forderungen, die gestellt werden, sind erst realisierbar nach dem Jahr 2013, wo die Einschränkungen bereits ablaufen, und die jetzigen Regelungen können in bestehende Verträge nicht eingreifen.